Vreau în primul rând să îl felicit pentru redactarea acestui excelent raport care abordează, cred eu, într o manieră exhaustivă atât avantajele, cât și provocările aderării Uniunii Europene la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Din perspectiva avizului pe care l am redactat pentru Comisia AFET, doresc să subliniez aportul principal al aderării Uniunii la CEDO. Este vorba despre un lucru care poate părea astăzi, în perioada post Lisabona, evident, dar este un lucru care a reprezentat o speranță reiterată periodic în ultimii treizeci de ani. Am în vedere faptul că aderarea la CEDO va spori credibilitatea Uniunii în dialogul asupra drepturilor omului cu țările terțe, confirmând încă o dată tuturor că Uniunea este, mai presus de toate, o comunitate bazată pe drept. Instituțiile Uniunii, asemenea celor ale statelor membre ale Consiliului Europei, vor fi astfel supuse controlului extern și independent al Curții de la Strasbourg, conform formulei un standard unic în materie de drepturile omului, o singură Curte. Din punct de vedere al existenței unui standard unic în materie de drepturile omului, trebuie să subliniez că aderarea la CEDO este, în același timp, un prilej pentru ca Uniunea să adere și la alte tratate din sistemul de la Strasbourg. Am în vedere, bineînțeles, protocoalele adiționale, Carta socială europeană revizuită care, așa cum se știe, completează și aprofundează această protecție la nivel paneuropean. În plus, cred eu, o participare sporită a autorităților europene în organismele Consiliului Europei, specializate în protecția drepturilor omului, reprezintă consecința logică a acestui standard unic de protecție.